Depuis 2010, des progrès ont été réalisés par la Commission et le commerce continue à essayer de contribuer, au niveau bilatéral et multilatéral, au respect des droits de l'homme, ainsi qu'à celui des normes sociales et environnementales. Les clauses sur les droits de l'homme dans les accords commerciaux, la présence de chapitres sur le développement durable contraignants et l'action que poursuit la Commission sur la scène internationale doivent perdurer et être renforcées. En ce sens, nous devons appeler l'OMC, dans le cadre de sa réforme, à prendre davantage en compte les normes sociales et environnementales. Les actions de l'Union européenne doivent aller plus loin. À titre d'exemple, nous devons prêter une attention particulière au système SPG et l'améliorer pour que les conventions soient réellement respectées. D'autre part, certaines initiatives doivent être poursuivies. Je fais référence ici au pacte sur la durabilité, lancé à la suite du drame du Rana Plaza. La Commission doit poursuivre sa politique en matière de responsabilité sociale des entreprises et élargir ce type d'action à d'autres partenaires commerciaux. Je souhaite également soulever une demande qui avait déjà été formulée en 2010 et à laquelle aucune suite n'a été donnée. La Commission doit présenter au plus vite une initiative législative qui permettra de mettre fin au travail des enfants et au travail forcé. Je tiens à souligner l'importance de la mise en œuvre effective des accords et des engagements qui ont été pris et ce, en toute transparence. Il est important que le Parlement soit davantage inclus dans le processus de suivi.

Il est fondamental que l'esprit de réciprocité et d'avantages mutuels soit au cœur des relations commerciales de l'Union européenne avec ses partenaires. Une attention particulière doit être accordée aux produits sensibles, et notamment aux produits agricoles, avec la mise en place de traitements spécifiques et appropriés. Enfin, en tant que rapporteure sur l'avis rendu par la commission des affaires étrangères, je tiens à rappeler que la politique commerciale doit permettre de protéger et de promouvoir les valeurs défendues par l'Union européenne. Nous encourageons également la Commission à poursuivre ses efforts de communication vis à vis du citoyen et à renforcer l'accès aux documents de négociation.